til laga um breytingu á lögum um vitamál númer hundrað þrjátíu og tvö nítján hundruð níutíu og níu með frumvarpi þessu legg ég til að þær breytingar verði gerðar á lögum vitagjald að gjaldið hækki um fimm prósent í rúmar hundrað þrjátíu og sex krónur af hverju brúttótonni skips og að lágmarksgjald verði jafnframt hækkað um fimm prósent í fimm þúsund hundrað fjörutíu og fimm króna fjárhæð vitagjalds og lágmarksgjalds var síðast breytt í desember tvö þúsund og tíu við meðferð málsins í þinginu á þeim tíma kom fram að mikilvægt er að hækka gjaldið örar og þá um lægri fjárhæð í hvert sinn frekar en sjaldnar og þá sem næmi hærri fjárhæð er efni þessa frumvarps í samræmi við þá umræðu á árinu tvö þúsund og ellefu var álagt vitagjald á íslensk skip þrjátíu og tvær milljónir níutíu og tvö þúsund fimm hundruð og átján krónur verði gjaldið hækkað um fimm prósent má áætla að álagt vitagjald á íslensk skip verði á árinu tvö þúsund og tólf þrjátíu og þrjár milljónir sex hundruð níutíu og sjö þúsund hundrað fjörutíu og fjórar krónur í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og tólf er vitagjald áætlað tvö hundruð fimmtíu og sjö sjö milljónir króna verði vitagjaldið hækkað um fimm prósent má ætla að á árinu tvö þúsund og tólf innheimtist um tvö hundruð sjötíu komma sex milljónir króna í vitagjald miðað við óbreytta skipaumferð og stærð flota ég vek athygli á því sem ég var hér að leggja áherslu á að vitagjöldin munu fara í um tvö hundruð sjötíu milljónum króna en hvað varðar íslensk skip erum við að tala um rúmar þrjátíu og þrjár milljónir króna með öðrum orðum þetta gjald leggst fyrst og fremst á erlend skip og er þá horft til stærðar skipsins þau skip sem einkum er hér um að ræða eru skemmtiferðaskip sem